Pane předsedající, exponenciální růst objemu odpadu z evropské výroby a spotřeby se zdá být časovanou bombou, a to jak v Evropské unii, tak také v rozvojových zemích, kam se ve velkém nelegálně vyváží nebezpečný odpad. Pane komisaři, já jsem přivítala, že sdělujete určitou vůli Komise v relativně blízké době odstranit díry v legislativě.

Jako členka předsednictva AKT se domnívám, že by také bylo potřeba vytvořit společnou strategii se zeměmi AKT pro boj proti nelegálnímu dovozu toxických odpadů na jejich území a hlavně akční plány na zavedení systému bezpečného nakládaní s odpady v afrických zemích, včetně podpory recyklačních technologií.